Señor presidente, debatimos una Resolución de urgencia para pedir la inmediata liberación de todas las mujeres activistas condenadas en Irán y también para que sean liberados los ciudadanos con doble nacionalidad europea e iraní, que están ahora mismo en condiciones dramáticas en las cárceles de Irán, sin comunicación ni acceso con sus abogados ni con sus familias. Las tres últimas mujeres condenadas lo fueron por un vídeo que se hizo viral el pasado 8 de marzo, en el que, quitándose el velo, repartían flores y decían a las mujeres que ojalá pudieran caminar juntas en Irán, unas con velo, otras sin él, pero fruto de una decisión libre y propia. Este fue su delito, un delito considerado como atentado contra la seguridad nacional, por el que han sido condenadas a más de veintitrés años de cárcel, en un juicio sin garantías, sin tener acceso a la elección de abogado. Las autoridades iraníes han abierto una verdadera campaña de acoso y persecución contra las mujeres activistas, contra las abogadas que defienden sus derechos, contra las periodistas que difunden sus actos. Y ellas han dicho que van a seguir hacia adelante, que sienten que ya llevan demasiado tiempo viviendo en una cárcel lo que es su país para ellas. Que van a defender su derecho, su libertad y el futuro de sus hijas. Por eso, hoy es importante que este Parlamento lance un mensaje muy claro. Por una parte, a la Comisión, para decirle que, en el diálogo político con Irán, la Unión Europea debe tener una prioridad política, que es la defensa de los derechos humanos, de las mujeres y de las niñas iraníes. Pero también un mensaje muy claro a las mujeres iraníes, para decirles que no están solas, que el Parlamento Europeo está con ellas y que vamos a estar con todas las que están hoy resistiendo, en las cárceles y en las calles.